Wypowiadam się za solidarnością, ale przeciwko centralizmowi, przeciwko lokowaniu imigrantów na podstawie z góry ustalonych kwot.

Narody Europy Środkowo Wschodniej znajdują się pod presją emigracyjną ze Wschodu.

Pan poseł Zdechovský z Europejskiej Partii Ludowej mówił o wysiłku państwa czeskiego.

Jeśli kogoś mamy potępiać to te państwa, które najpierw utrzymywały korupcyjne stosunki z dyktaturami w Afryce Północnej, a potem nieopatrznie zdestabilizowały sytuację tam.